A druhou větu řekl někdo z vás, když řekl, že pevnější či semknutější Evropská unie může zachránit finanční stabilitu.

Měnová unie nemůže být oddělená i podle ekonomické vědy od unie fiskální, a ta nemůže existovat bez unie politické. Občané, kteří tady sedí a dívají se na nás, si mohou oprávněně klást otázky Tak jaké máte řešení? Tak jim řekněme Chceme vytvořit politickou unii, ale protože už za sebou máme katarzi Lisabonské smlouvy, tak to potřebujeme udělat nějak mimo vás.

A to je, myslím, chybný přístup.